Je to vlastně příspěvek Evropského parlamentu k ochraně životního prostředí. Je to také naše odpovědnost, neboť Evropská unie je druhým největším dovozcem palmového oleje.

Konkrétním přínosem by bylo vytvoření jednotného zavazujícího certifikátu, který by dával spotřebitelům jasnou informaci o původu palmového oleje a tady očekávám aktivitu od Evropské komise. Samozřejmě by přispělo také vytvoření transparentnějšího pozemkového registru v producentských zemích, zde ale je jeho zřízení v rukou producentských zemí, jako je Indonésie či Malajsie. Evropská unie by v této věci měla být iniciativní v rámci mezinárodních jednání. Jen se obávám, aby rychlost těchto kroků byla rychlejší než nenapravitelné ničení přírodního bohatství.